ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar og lyfjalögum frumvarp sama efnis var lagt fram á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu frumvarp það sem lagt var fram á síðasta þingi hefur nú verið endurskoðað og gerðar á því nokkrar breytingar meðal annars með tilliti til umsagna sem bárust heilbrigðisnefnd alþingis áður en ég geri grein fyrir einstökum breytingum og efnisþáttum frumvarpsins ætla ég að segja í stuttu máli frá kjarna þessa máls meginmarkmiði frumvarpsins og hvaða breytingar það mun hafa í för með sér verði það að lögum það er grundvallaratriði að frumvarpinu er ekki ætlað að leiða til sparnaðar í sjálfu sér meginmarkmiðið er að taka upp kerfi sem er einfaldara og réttlátara en nú gildir kerfi sem eykur jöfnuð mismunar ekki sjúklingum eftir því hvaða sjúkdóma þeir glíma við og ver þá sem mest þurfa á lyfjum að halda fyrir háum kostnaði gangi áformaðar breytingar eftir munu flestir verða varir við þær en ekki á sama hátt þeir sem oft eru veikir nota lyf að staðaldri eða þurfa tímabundið á mjög dýrum lyfjum að halda munu greiða minna fyrir lyfin en áður þegar sem alla jafna þurfa lítið á lyfjum að halda munu greiða meira en þeir hafa gert hingað til nefna má raunveruleg dæmi um útgjöld öryrkja sem nú greiðir um hundrað sjötíu þúsund krónur á ári í lyfjakostnað í nýju kerfi mundi

hann greiða fjörutíu og fimm þúsund krónur á ári eða hundrað tuttugu og fimm þúsund krónum minna en núna fyrir sömu lyfjanotkun það munar nú um minna ég vil endurtaka þetta sá sem núna greiðir allt að upp í hundrað sjötíu þúsund krónur mundi greiða fjörutíu og fimm þúsund krónur á ári eftir breytinguna eða hundrað tuttugu og fimm þúsund krónum minna fjárhæðir sem ég nefndi hér eru samkvæmt reglugerðardrögum sem fylgja frumvarpinu og eru reiknaðar út frá magn og kostnaðartölum ársins tvö þúsund og tíu með nýja kerfinu er gert ráð fyrir að sjúkratryggðir greiði lyfjakostnað að feli upp að ákveðnu þaki þegar þakinu er náð tekur við stighækkandi þátttaka sjúkratrygginga í lyfjakostnaði hins sjúkratryggða það er greiðsluþátttaka sjúkratryggðs fer stiglækkandi eftir því sem lyfjakostnaður hans eins á tólf mánaða tímabili eins og hér er lýst almennt er fólk að greiða að fullu fyrir lyfin sem keypt eru á tólf mánaða tímabili fari samanlagður kostnaður ekki yfir tuttugu og tvö þúsund fimm hundruð krónur hjá elli og örorkulífeyrisþegum börnum og þeim sem eru á atvinnuleysisskrá er hámarkið l ætla eða um fimmtán þúsund krónur kaupi fólk lyf í apóteki eftir að þessum hámarksfjárhæðum er náð greiðir það einungis fimmtán prósent af verði þeirra á móti áttatíu og fimm prósent niðurgreiðslu sjúkratrygginga í næsta þrepi greiðir fólk aðeins sjö og hálft prósent af verði lyfs þegar hámarkskostnaði er náð og fólk fær lyfjaskírteini greiðir það ekkert fyrir þau lyf sem keypt eru á umræddu viðmiðunartímabili í frumvarpinu er kveðið á um heimild lækna til að sækja um lyfjaskírteini fyrir sjúklinga sína við aðstæður sem eru sérstaklega tilgreindar í meðfylgjandi reglugerðardrögum almennt gildir þá að eftir að sjúklingur hefur greitt að hámarki sextíu og fjögur þúsund átta hundruð sjötíu og fimm krónur vegna lyfja greiðir hann ekkert fyrir lyf umfram þann kostnað innan tólf mánaða tímabils hámarkið hjá elli og örorkulífeyrisþegum börnum á atvinnulausum með lyfjaskírteini eru fjörutíu og fimm þúsund krónur kerfið er þannig uppbyggt að mikill minni hluti sjúklinga nær þessum hámörkum á tólf mánaða tímabilinu þetta er vegna þess að eftir að fyrrnefndum greiðsluþökum er náð greiða sjúkratryggingar svo hátt hlutfall af lyfjaverðinu þegar sjúklingurinn hefur greitt upp í sextíu og fjögur þúsund átta hundruð sjötíu og fimm krónur hámarkið er samanlagður lyfjakostnaður hans og sjúkratrygginga orðinn fimm hundruð tuttugu þúsund krónur en hjá einstaklingi með fjörutíu og fimm þúsund krónur hámarkið er samsvarandi tala þrjú hundruð sjötíu þúsund krónur á ári það er hins vegar þessi minni hluti sjúklinga sem við viljum verja fyrir of háum kostnaði sem þeir verða fyrir í óbreyttu kerfi ég vil að það komi skýrt fram að allur þorri sjúklinga sem nær tilgreindum kostnaðarhámörkum mun fá lyfjaskírteini þegar um þau er sótt hratt og örugglega enda verður afgreiðsla þeirra rafræn því kunna einhverjir að segja að eðlilegra væri að slík skírteini væru gefin út sjálfkrafa án umsóknar þegar hámarkinu væri náð við hefðum vissulega getað farið þá leið en gerum það ekki af ástæðum sem eru vel ígrundaðar og með skýr markmið að leiðarljósi eins og margir háttvirtir þingmenn vita er fjöllyfjanotkun þekkt vandamál hér á landi það er þegar sjúklingar nota mörg lyf samtímis með

oft leiðir skoðun í ljós að hægt er að fækka lyfjum hjá sjúklingum jafnvel þannig að þeir hafa af því verulegan heilsufarslegan ávinning með ákvæði um að sækja þurfi um lyfjaskírteini gefst kostur á að fara yfir fjöllyfjanotkun hjá sjúklingum þegar um slíkt er að ræða áður en lyfjaskírteini er gefið út þá verður skoðað í samráði við lækni viðkomandi hvort og þá hvaða breytingar megi gera með hagsmuni sjúklingsins að leiðarljósi fyrirsjáanlegur ávinningur af þessu fyrirkomulagi er því tvíþættur þar sem því fylgir heilsufarslegur ávinningur að draga úr fjöllyfjanotkun jafnframt því sem fjármunir munu sparast með minni lyfjanotkun hæstvirtur forseti ég fer nú yfir einstaka efnisþætti frumvarpsins og þær breytingar sem gerðar hafa verið frá því frumvarpi sem lagt var fram á síðasta þingi helsta breytingin er sú að sett hefur verið inn ýtt ákvæði sem kveður á um að sjúkratryggingastofnun íslands sé heimilt að reka sérstakan lyfjagreiðslugrunn en ákvæðið er sett samkvæmt ábendingu persónuverndar einnig er kveðið á um breytingar á lyfjalögum sem feli í sér aukinn aðgang að lyfjagagnagrunni til að stuðla að virkara eftir liti meðal annars með lyfjanotkun sjúklinga og lyfjaávísunum lækna til að koma til móts við umsagnir og gera fyrstu grein skýrari er nú kveðið á um að gjald ári lyf skuli ár lægra hjá öldruðum öryrkjum og börnum og tilgreint er að gjald fyrir lyf verði hlutfallsgjald og þrepaskipt eftir uppsöfnuðum lyfjakostnaði sjúkratryggðs á tilteknu tímabili enn fremur er gert ráð fyrir því í drögum að reglugerð að fjárhæðir verði endurskoðaðar árlega til að hlutfall kostnaðar elli sjúklinga og greiðsluþátttaka sjúkratrygginga haldist að mestu óbreytt á milli ára á munu s merkt lyf ekki falla undir nýtt greiðsluþátttökukerfi eins og gert var ráð fyrir í fyrra frumvarpi en nokkrir umsagnaraðilar höfðu lýst yfir áhyggjum af því að dýr og vandmeðfarin lyf sem má segja að tilheyri þjónustu sjúkrahúsa féllu undir nýtt greiðsluþátttökukerfi væru þau notuð utan sjúkrahúsanna í gildandi kerfi miðast greiðsluþátttaka við hverja einstaka lyfjaávísun þar sem sjúkratryggður einstaklingur gerðar ákveðið hlutfall kostnaðarins ekkert hámark er á heildarlyfjakostnaði sjúkratryggðra sem getur því orðið mjög hár kerfið er einnig flókið þar sem greiðsluþátttaka er mis mikil eftir því hvaða lyfjaflokk er um að ræða það verður því að segjast sem er að fáir en um leið of margir sjúklingar greiða háar upphæðir á hverju ári vegna lyfjakostnaðar þar sem núverandi greiðsluþátttökukerfi sjúkratrygginga ver þá ekki nægilega það er þessu sem við erum að reyna að breyta lyfjakostnaður sjúklinga ræðst af tegund og fjölda lyfja sem þeir taka og betur verið mjög mismunandi eftir sjúkdómum leyfi við vissum sjúkdómum eru niðurgreidd að fullu á meðan lyf við öðrum sjúkdómum eru lítið eða jafnvel ekkert niðurgreidd af sjúkratryggingum í þessu felst að núverandi greiðsluþátttökukerfi mismunar sjúklingum eftir því hvaða sjúkdómur hrjáir þá hæstvirtur forseti eins og ég sagði í upphafi er tilgangurinn og markmið nýs greiðsluþátttökukerfis að útbúa réttlátara kerfi sem ver sjúkling bætir fyrir háum útgjöldum vegna lyfja en núverandi greiðsluþátttökukerfi gerir ég ætla nú að lýsa í megindráttum áformuðum breytingum breyttu greiðsluþátttökukerfi er ætlað að jafna greiðsluþátttöku milli sjúkratryggðra

þannig kveður stuðlað jafnræði milli sjúkratryggðra óháð sjúkdómum einnig hagkvæmari lyfjanotkun þar sem sjúkratryggðir munu hafa beinan hag af því að velja lyf á hagkvæmu verði nýtt kerfi mun ári alla í för með sér sparnað fyrir ríkissjóð eins og áður hefur verið sagt heldur er a um að ræða tilfærslu og breytingar á núverandi í þágu þeirra sem mest greiða fyrir lyf ásamt því að einfalda og auka gagnsæi greiðsluþátttökukerfisins til að bregðast við háum upphafsgreiðslum í einstaka tilfellum verður boðið upp á greiðsludreifingu með svipuðum hætti og gert hefur ári annars staðar á norðurlöndunum þá kemur til greina að minnka það magn lyfja sem afgreitt er hverju sinni einnig má nefna styrktarmöguleika fyrir þá tekjulægstu samanber reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum útgjöldum sjúkratryggðra vegna læknishjálpar lyfja og þjálfunar lög númer þrjú hundruð fimmtíu og fimm tvö þúsund og fimm og reglugerð um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri númer eitt þúsund fimmtíu og tvö tvö þúsund og níu öryrkjabandalagið hefur bent á að uppfæra þurfi viðmiðunarfjárhæðir í reglugerðinni frá árinu tvö þúsund og fimm og bendir á að þær séu allt lágar unnið er að því að mæta þeirri ósk í velferðarráðuneytinu þó ekki fyrir með hvaða hætti þá má nefna að komið er áður til móts við barnafjölskyldur með því að börn undir átján ára aldri með sama fjölskyldu númer samkvæmt skilgreiningu þjóðskrár skuli teljast sem einn einstaklingur lyf sem sjúkratryggingar taka ekki þátt í að greiða verða að vera áfram án greiðsluþátttöku þó er gert ráð fyrir að sýklalyfjum verði bætt inn í greiðsluþátttökukerfið sem einnig kemur sér vel fyrir barnafjölskyldur í breyttu kerfi verður greiðsluþátttaka ekki mismikil eftir lyfjaflokkum eins og verið hefur heldur falla lyfin að meginstefnu til öll undir sömu reglur á í sama flokk þetta þýðir hærri greiðslumerkingar eða tvær í stað fimm sjúkratryggingar taka annað hvort þátt í greiðslu tiltekinna lyfja eða ekki gert er ráð fyrir að það fyrirkomulag sjúkratrygginga taki almennt einungis þátt í greiðslu hagkvæmustu pakkninga í ákveðnu lyfjaflokkum haldist enn um sinn óbreytt enda hefur það fyrirkomulag sparað verulega fjármuni undanfarin tvö ár

í tengslum við útgáfu lyfjaskírteina gefst tækifæri til að fara yfir fjöllyfjanotkun eins og áður sagði og haft samband við viðkomandi lækni og óska eftir leiðréttingu sé tilefni til þess einnig er kveðið á um það í þessu frumvarpi að sjúkratryggingar íslands fái aðgang að lyfja upplýsingum úr lyfjagagnagrunni landlæknis í samræmi við eftirlitshlutverk sitt búast má við að stór hluti skírteinaútgáfu verði vegna sjúkratryggðra í langtímalyfjameðferð sem náð hafa hámarksþrepi í greiðsluþátttökukerfinu að öðru leyti verður fyrirkomulag lyfjaskírteinaútgáfunnar að mestu óbreytt þó munu bætast við skírteini vegna geðrofslyfja til einstaklinga með geðklofa forsendur fyrir nýju greiðsluþátttökukerfi er að sjúkratryggingar íslands

stofnunin þarf að halda rafræna gagnagrunna yfir þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að reikna út greiðsluþátttöku sjúkratrygginga og gjald sjúkratryggða við kaup á lyfjum aðlaga þarf hugbúnaðarlausnir að þessum breytingum og tryggja að þær séu í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd þær breytingar á aðgengi sjúkratrygginga íslands lækna og einstaklinga að upplýsingum úr lyfjagagnagrunni landlæknis sem kveðið er á um í frumvarpi þessu eru aðkallandi gert er ráð fyrir að læknir fái aðgang að lyfjaupplýsingum einstakra sjúklinga til þess að geta rakið lyfjasögu þ fyrra í þeim tilgangi að auka öryggi bæta meðferð og sporna við fjöllyfjanotkun einnig er gert ráð fyrir að einstaklingar fái aðgang að sínum lyfjaupplýsingum með greiða aðgengi einstaklinga að eigin lyfjaupplýsingum má minnka hættuna á mistökum við lyfjatöku og lyfjakaup allur ágangur að lyfjagrunninum verða veittur samkvæmt skýrum vinnureglum landlæknis og undir hans eftirliti í frumvarpinu er gert ráð fyrir að lögin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf en vegna tíma sem áætlaður er fyrir kynningar á fyrirhuguðum breytingum og vegna vinnu við nausðynlegra breytingar á hugbúnaði er gert ráð fyrir að hin nýja greiðsluþátttökukerfi verði komið í gagnið að sex mánuðum ári gildistöku laganna með frumvarpinu liggja drög að reglugerð um hið nýja greiðsluþátttökukerfi lyfja greiðsluþak í lögunum eru miðuð við magn og kostnaðartölur síðasta árs þegar lögin taka gildi verður nauðsynlegt að miða greiðsluþök við fjárlög og nýjustu rauntölur hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og treysti því að það fái verðuga og málefnalega umfjöllun eins og ég sagði í upphafi er með þessu lagt til einfaldara og réttlátara kerfi sem eykur jöfnuð mismunar ekki sjúklingum eftir sjúkdómum og bætir stöðu þeirra sem þurfa vegna veikinda sinna mest af lyfjum að halda en bera þyngstu byrðarnar í núgildandi kerfi við hljótum öll að vilja breyta því í þessa veru leyfi ég mér því hæstvirtur forseti að leggja til að frumvarpinu verði